Signor Presidente, ho votato a favore di questa risoluzione perché riconosce i progressi compiuti dal Kosovo negli ultimi mesi ma, soprattutto, indica in maniera molto molto chiara e precisa la via da seguire per il processo di integrazione europea. Lo storico accordo con la Serbia, l'avvio dei negoziati per un accordo di stabilizzazione, il corretto svolgimento delle elezioni locali dello scorso novembre, sono tutte tappe di un percorso senza precedenti, che potrebbe diventare in futuro un modello per l'intera regione. Adesso è fondamentale che il Kosovo realizzi le riforme necessarie, quali ad esempio quelle della giustizia e della legge elettorale, e che continui a fare passi avanti nella normalizzazione delle relazioni con i paesi vicini. Il Consiglio, da parte sua, adotti il prima possibile le decisioni necessarie per permettere al Kosovo di partecipare ai programmi europei, che potranno rappresentare incentivi decisivi per dare più forza al processo di integrazione e al processo di stabilizzazione dell'intera regione dei Balcani occidentali.